Umožňuje im neuznať a odmietnuť vykonanie rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s verejným poriadkom väčšiny členských štátov. Za neprijateľné však považujem štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré tieto kompetencie obmedzujú. Dva z nich požadujú, aby členský štát musel uznať aj také manželské zväzky, ktoré jeho legislatíva nepozná. A ďalšie dva by mohli spôsobiť, že štáty by museli automaticky uznávať aj súkromné rozvody vyhlásené napríklad súdmi šaría v moslimských krajinách. Chcem poďakovať kolegovi Zwiefkovi a uvedomujem si, že mu v prvom rade išlo o ochranu detí, ale ak by návrh prešiel v tomto znení, nebudem ho môcť podporiť.